C'est aussi un instrument de prévention et la prévention coûte toujours beaucoup moins cher que la réparation parce que les déposants savent que, dans le pire des cas, ils auront droit à une indemnisation.

Je n'oublie pas que le Parlement nous a, depuis le début, apporté son soutien et je voudrais, Monsieur le rapporteur, Peter Simon, vous remercier personnellement, ainsi que les rapporteurs fictifs, pour votre travail et votre soutien sur cette proposition.

Votre rapport montre bien que la Commission et le Parlement poursuivent les mêmes objectifs.

Notre système repose sur l'idée que la garantie doit peser sur les entreprises elles mêmes.

Depuis fin 2010, les déposants ont la garantie d'être indemnisés sous vingt jours ouvrables, soit un mois.

Nous avions proposé sept jours et nous pensons que c'est un bon chiffre, même si cela doit être atteint progressivement. C'est techniquement possible et, d'ailleurs, certains pays l'ont déjà fait. Troisièmement, des contributions liées aux risques.

C'est une question de justice, mais c'est aussi une question de rationalité. Quatrièmement, une bonne articulation avec les outils de résolution. Il n'y a pas qu'une seule manière de protéger les déposants d'un défaut bancaire. On peut ainsi prévoir, dans le cadre de la résolution de la banque, de maintenir l'accès aux comptes, par exemple en transférant les comptes à un autre établissement, ce qui peut être avantageux pour les déposants. Ce genre d'opérations a un coût, voilà pourquoi notre proposition autorisait l'utilisation des fonds de garantie aussi à des fins d'intervention précoce ou de résolution ordonnée. Vous l'avez bien compris et vous avez d'ailleurs maintenu et même élargi cette proposition. La garantie des dépôts et la résolution ordonnée des banques sont des outils complémentaires pour assurer la continuité de l'accès des déposants à leurs fonds, prévenir les ruées bancaires et préserver la stabilité de tout le système. Bien sûr, nous avons chacun nos sensibilités. Je regrette, par exemple, que les systèmes de garantie ne puissent plus emprunter de plein droit à leurs homologues des autres pays. La proposition était sans doute en avance sur son temps, nous pensions même être modérés tandis que vous aviez préconisé un véritable système paneuropéen. Mais je suis sûr, Monsieur Simon, que cette idée fera son chemin. Je constate, Mesdames et Messieurs les députés, qu'après les efforts de la Présidence polonaise, la Présidence danoise n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, ménagé sa peine et je veux l'en remercier pour faire évoluer les positions du Conseil qui, disons le très franchement, n'ont toujours pas l'ambition que nous espérons vous et moi.